Hvala lepa. Gospod poslanec, izvolite. minister, hvala. Obenem pa vam moram pa res vprašati še en par zadev, ne. Zdaj, če je javna uprava, mislim, vi kot minister veste, kaj je ta izraz, ko rečemo meritokracija. To se pravi, tisti, ki je dober, tisti dobi, ali pa nekako boljše dobi plačano kot tisti, ki slabo dela na določenem terenu, ne. Tega nismo naredili. Mi smo samo dvignili, po defaultu vse plače v javnem sektorju. Ena, dva razreda, toliko, kolikor se, koliko, koliko pač je bilo potreba. Plače so se izredno povišale. Zdaj, upravičeno, ne vem, tudi za tiste, ki niso motivirani. Zdaj, jaz me ne zanima, tudi če, kakšna je politika odpuščanja v javnem sektorju. Jaz se začel razmišljati, ali ja ali ne, da se bo dalo tudi v javnem sektorju odpuščati tako kot v realnem sektorju. Ker tukaj manjka, tistim, ki manjka motivacija na primer. Mi imamo ogromno dobrih, uslužbencev in velik, velik potencial še novih uslužbencev, ki bi lahko bili na mestu boljši še in učinkovitejši. Zato tudi mene užalosti dostikrat, ki je ta sinonim, kao, neučinkovito. Ni res, marsikdo tudi izredno sposoben. In dobro, da jih imamo, ne. Zdaj, vi ste sami v realnem sektorju, so ljudje plačani tudi po, po uspešnosti, ne. In pol oni pazijo drugačne lestvice. In tu so tudi breme za za delodajalca, ne. V državnem pa v javnem sektorju sektorju gre tudi državo. Tako je tudi tukaj nekako bi, bi mogli videti, kaj, kaj se lahko tako naredi. Zdaj pa je bilo potrebno, mene zanima, zakaj je bilo potrebno, zaposliti toliko ljudi? V bistvu, moji podatki so štiri tisoč sto devetinosemdeset v pol leta. To so javno dostopni podatki. Obenem pa, zdaj ste sami, da se zadrži zaposlovanje v kakšnih sektorjih zaradi enega velikega problema. Da ste, upam, da ste seznanjeni, s podatki, koliko javnih uslužbencev dobi dodatno, povišan obseg dela. Mene to zelo zanima in prosim, če dobimo ta podatek na našo poslansko, skupino, v našo stranko, če bi dobili ta podatek, koliko ...